Mais comment comparer la compétitivité du Louvre avec celle du musée de l'Ermitage?

Ceci pourrait prêter à rire si malheureusement, derrière la recherche de compétitivité à tout prix, il n'y avait pas la terrible réalité du salariat du tourisme, avec les très bas salaires, la surexploitation et la précarité de masse. Précarité et surexploitation qui vont être encore aggravées par la transposition de l'ex directive Bolkestein en droit national par les États membres. Ce dont l'industrie du tourisme et ses salariés ont besoin, c'est que l'ensemble du monde du travail en Europe voie progresser son pouvoir d'achat de manière importante, car sans revenus dignes de ce nom, point de loisirs. Ce que les salariés du tourisme attendent de l'Europe, c'est davantage de protection pour éradiquer l'exploitation.